În scrisoarea dumneavoastră recunoașteți la final că veți analiza această lege și compatibilitatea sa, inclusiv cu dreptul european în general. Voiam să aud de la dumneavoastră că vă veți referi la Carta drepturilor fundamentale Am două întrebări pentru dumneavoastră, doamnă comisar, și vă rog să răspundeți. Cum este posibil să considerați că standardele OSCE și ale Consiliului Europei sunt prea înalte pentru Uniunea Europeană? Doi dacă o țară candidată la aderare ar avea o lege identică cu cea ungară neamendată, ar putea încheia capitolul de negociere respectiv?